Včeraj sem za oddajo Tednik, snemala prispevek o tem, kako smo živeli pred tridesetimi leti. Glede na to, da je trideset let, osamosvojitve. kakšen je bil naš življenjski slog, kako smo se oblačili, obuvali, kakšne so bile frizure. kako se je takrat, poučevalo, kakšne igre so otroci igrali, katere igre so mogoče že malo izumrle. potem recimo, kako smo hodili na dopuste, kakšno glasbo smo poslušali. naredila sem tudi eno anketo med, pač, med ljudmi na ulici, Potem, večinoma so mi, povedali recimo, da so na dopuste hodili z našimi avtomobili. fičoti, stoenkami, polni prtljage, brez klime. imeli so avtoradio na kasete. potem, ne glede na to, da so bili avtomobili majhni, so jih na polno naložili, ni bilo nobenih, nobenih težav. recimo pevec Vili Resnik mi pove, kako so šli, v Dubrovnik, na en nastop. V avtomobilu jugo, brez klime seveda, z odprtimi šipami, zvočnik so imeli, na strehi. in kot pravi, že zdaj mu je problem priti s Primorske v Ljubljano brez klime, takrat so šli pa do Dubrovnika, pa se vozili recimo deset ur. izpostavil je recimo tudi imidž, ki ga je takrat imel. raztrgane kavbojke, usnjena jakna, dolgi skodrani lasje, kar je potem postalo zelo prepoznavno in všečno marsikomu. Potem, recimo učiteljica je povedala, kako so otroci takrat, se igrali ristanc, gumitvist, skakali, in tega praktično zdaj ni več, ker so otroci med odmori bolj kot ne na, na telefonih, oziroma če ne smejo biti, se še vedno, ne igrajo ravno teh, teh igric. tudi samo poučevanje je bilo malce drugačno, niso imeli, računalnikov in tako naprej. Oblačila, recimo bili so, karirasti kostimi, s podloženimi, rameni, potem tudi sama ličila so bila mogoče malo, močnejša. frizure, čeprav sem pričakovala, da bo frizerka povedala, da so bile natupirane, tako smo nekako imeli v spominu, pravi, da takrat so bile v bistvu že čimbolj, ravne, zglajene frizure, ker je takrat, bila na sporedu, nanizanka Prijatelji, oziroma Friends, in ker je Rachel oziroma Jennifer Aniston, ki jo je igrala, je imela, ravne lase pa stopničasto postrižene, so potem vse, punce oziroma ženske si želele take frizure. pa značilno je bilo, da so si barvale v blond pramene oziroma skorajda bele, pramene. Obleke, mladi so, v bistvu je vpliv subkulture se zelo, zelo poznal. bolj grunge stil je bil. Usnjene jakne, usnjeni hlače, superge tudi. Jaz sem bila pred tridesetimi leti stara, devet let, in recimo dogodek, ki mi je ostal v spominu, je bil ta, da sva, z bratcem gledala Živžav. In ta Živžav je, prekinil, novinar oziroma voditelj Tone Hočevar in napovedal alarm za bombni napad. No, njega sem tudi včeraj snemala in sem mu povedala, da me je malce razočarala oziroma da mi je pokvaril Živžav. sam je potem tudi povedal, kako je bilo, kako je, šel v studio v, športni opravi oziroma v trenirki, pravzaprav v anoraku, kot ga je žena popravila. rekel je, da so takrat, novinarji zahtevali v desku klimo, ker nismo mogli več delati brez klime in so zagrozili s stavko. In tisti dan so jo dobili, ampak je tako zeblo, da se je oblekel v anorak. Potem ko je bilo pa treba nujno iti v studio, ni bilo časa, da bi se preoblekel, v obleko in je šel v studio kar v tem anoraku in to je potem postal tako prepoznaven, simbol. tega anoraka pa zdaj nima več oziroma pravi, da ne ve, kje je, čeprav so ga tudi že iz muzeja klicali in, ga prosili, za, za ta njegov anorak. sam je recimo takrat povedal, da so šli na morje z enimi prijatelji, sedem jih je bilo, štirje odrasli, trije otroci v fiču. zdaj moram pregledati celoten material, popisati tisto, kar se mi zdi, smiselno, skrajšati, ker snemala sem nekje osem ur, torej izjave in neme kadre. Kar pomeni, da bo treba precej skrajšati, ker prispevek bo dolg nekje osem do devet minut. natančno spisati scenarij, smiselno izjave skupaj, prilepiti, kombinirati. mogoče bi začela z anketo in potem glede na tematiko dopolnjevala frizerko k frizuram, modno oblikovalko k oblačilom, učiteljico k poučevanju. Posneli smo tudi Muzej novejše zgodovine, razstavo recimo stare telefone, računalnike, ki so se takrat uporabljali. stare kasete, CD-je. v Parku vojaške zgodovine bomo še naknadno posneli razstavo, oziroma tako imajo narejeno dnevni prostor, kako je izgledala dnevna soba takrat pa, star televizor, s posnetkom Dnevnika, tako da to bodo, to bomo še posneli. Pa seveda z arhiva bom veliko stvari jemala od, frizur, ki so bile takrat, do oblek, do ostalih prostorov, pralnih strojev, sesalcev, avtomobilov, veleblagovnic, takrat je bil čas, ko so v bistvu bile veleblagovnice manjše trgovine, ki so jih potem izpodrinili večji trgovski centri. Anketiranci, se mogoče na prvo žogo niso spomnili, kako in kaj je bilo, potem pa so že povedali, da so recimo, težje kupili avtomobil, da so uporabljali čeke, tolarje seveda tudi, da ni bilo, bančnih kartic, da so, določena, živila kupovali tudi v tujini, da so kavbojke recimo kupovali v Trstu, ker jih tukaj, niso mogli dobiti in pa, predvsem ti odhodi na morje, no. Kako so se, pripravljali, nekateri so mogoče tudi spanirali zrezke za, za na pot. hodili so na morje v pač, Bohinj ali pa našo obalo, pa tudi Dalmacijo. in nekateri pravijo, da je bilo takrat lepše. modna oblikovalka, ki je bila takrat, študentka, pravi, da je bila to zelo lepa mladost.